ég vil leyfa mér að þakka hæstvirtum forseta fyrir þetta samkomulag sem náðst hefur milli formanna flokka og á þingflokksformannafundi ég tel það afar mikilvægt að það sé ljóst að þetta samkomulag hefur tekist og hæstvirtur forseti þingsins einar kristinn guðfinnsson á heiður skilinn fyrir að hafa náð þessu samkomulagi þetta vildi ég hafa sagt virðulegur forseti ég hef ekkert út á fundarstjórn forseta að setja